Gospa predsednica! Prejšnji teden sem imela privilegij biti del zasedanja skupne parlamentarne skupščine AKP in EU v Kigaliju, kjer sem izkusila, kaj tak partnerski sporazum dejansko pomeni. Državam na različnih kontinentih omogoča povezovanje pri reševanju ali izboljševanju stanja na skupnih področjih, kot so človekove pravice, demokracija, enakost, mir in varnost, podnebje, okolje in še bi lahko naštevala. Pred nami je dokument, ki bo vplival na oblikovanje prihodnjega sodelovanja med državami AKP in EU, zato je pomembno, da evropski poslanci kot vključeni institucionalni igralci v tem sporazumu prisostvujemo pri njegovem nastanku. Temelj priprave novega sporazuma je nadgradnja dosedanjega, hkrati pa resolucija poziva k enaki zastopanosti držav Afrike, Karibov, Pacifika in držav EU, k večjemu vključevanju civilne družbe, političnemu dialogu in k trajnostnemu razvoju. Le skupaj lahko dosežemo mirne, stabilne, uspešne države in družbe.